Voorzitter, laat ik vooropstellen dat wij kunnen instemmen met de inzet van het globaliseringsfonds voor deze drie aanvragen. De aanvragen voldoen aan de criteria en dus hebben de ontslagen werknemers recht op ondersteuning uit dit fonds. Wel wil ik graag deze gelegenheid aangrijpen om te wijzen op een belangrijke tekortkoming in het globaliseringsfonds. We zijn op dit moment bezig om tot een gezamenlijke visie te komen op de toekomst van de economie en de arbeidsmarkt in Europa. De verschillende politieke stromingen in dit Parlement zijn het er misschien niet helemaal over eens hoe dat precies moet of hoe ver we daarin willen gaan, maar we zijn het best wel eens over de grote lijnen. Het moet duurzamer en het moet inclusiever. Als we die doelen willen bereiken, dan moeten we de kansen nu grijpen. We moeten juist nu bij het aanpakken van de crisis stappen zetten die ons dichter bij die duurzame economie brengen. Met de huidige inzet van het globaliseringsfonds laten we wat mij betreft kansen liggen. Het is doodzonde dat het fonds als een van onze instrumenten om de crisis het hoofd te bieden, geen richting biedt. We moeten het lef hebben om echte keuzes te maken. Als wij ervoor zorgen dat mensen die nu hun banen verliezen in vervuilende industrieën zoals de auto industrie, niet blijven hangen in het verleden, maar omgeschoold worden voor werk in duurzame sectoren voor de toekomst, dan laten wij duidelijk zien welke richting wij op willen. Zo brengen we dan die innovatieve, inclusieve en duurzame economie een stukje dichterbij.